Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani minister, kolegice in kolegi. To tako kot na odboru, moram tudi tu začeti z mojim kolegom Horvatom, ki je bil nekoliko užaljen na odboru, ker je mislil, da se norčujem iz njega, ampak dejansko iskreno mislim, da je dober poslanec, tako da tudi danes mislim, da ste zelo dobro taktično, politično naredili, da ste vložili ta amandma, da lahko splošno debatiramo in povemo, svoje mnenje, ker pa ste tudi sami omenili, da je bolj tehnične narave, bom glasoval proti. Tudi, da vam odgovorim, tudi s temi starši, ki hodijo v zasebne šole, smo se vsaj v LMŠ pogovarjali res je, da se nismo, jih, obiskali pred državnim zborom na protestu, ampak smo se z njimi, večkrat oziroma vsaj enkrat, z enimi celo dvakrat, tudi usedli in pogovorili, ampak to pa ne pomeni, da moramo imeti ista stališča. Sam sem zagovornik javnega šolstva, ki s svojim, odličnim delom in široko dostopnostjo, nekako je utrdilo položaj v slovenski, družbi kot prostor skupnih temeljnih vrednot in raznolikosti. Tukaj govorim tako o osnovnih šolah, srednjih šolah kot tudi o samih fakultetah. Zasebno pa na drugi strani razumem kot dopolnitev javnega, prim čemer menim, da je javno, javno, zasebno pa zasebno, neke vmesne poti pa vsaj po mojem mnenju tu, ne ne more biti. Večkrat se tudi omenja v razpravah, da gre le za, tristo tisoč evrov teh šol. Moje mnenje je da, ko financiramo šolstvo, ni, pomemben denar, ampak se moramo vprašati za koncept, ki ga, država hoče in ki je tudi preživel, lahko rečemo, dobri dve dve desetletji v Republiki Sloveniji. Država, se pravi naša Republika Slovenija, se je, ko sem imel, mislim da okrog tri leta, odločila, da bomo v Sloveniji imeli zasebno šolstvo. Čeprav Evropsko sodišče o človekovih pravicah govori, da država ni dolžna financirati zasebnega šolstva, so se prejšnje vlade odločile, da bodo to, financirale, in moram povedati, da čeprav tukaj govorimo le o šestih šolah v Republiki Sloveniji, je vseeno teh petinosemdeset procentov višji rang, kar je v Evropi financirano glede, zasebnega šolstva. Od leta tisoč devetsto šestindevetdeset imamo tudi ZOFI, ki je nastal, vemo, zaradi česa, med dogovorom med vlado in, bom naredil tri pikice, in je nekako financiral teh petinosemdeset procentov in lahko rečemo, da je bilo kar dolgo, mir. Tudi vaše vlade, se pravi, vlada, gospoda Bajuka in dve vladi gospoda Janše tega nista spremenili, spreminjali, ampak sta se dejansko s tem, vsaj po tihem, strinjali. Potem je prišla, odločba ustavnega sodišča iz leta dva tisoč trinajst. S to ustavno odločbo, se lahko ne strinjamo, lahko tudi to naglas povemo, pomembno pa je, da dejansko, ustavno odločbo spoštujemo. Tudi mene žalosti, da dejansko, glede na to, da je zdaj že pet let od tega minilo, da prejšnji zbor državnega zbora, ni uspel tega rešiti, karti tudi meni bi bilo velju veliko ljubše in lažje, da se s to temo, ne bi ukvarjal, ampak, žal vam to, tisti, ki ste v prejšnjem mandatu tukaj sedeli, ni uspelo, tako da se tudi novi poslanci moramo s to temo, ukvarjati. Zdaj, veliko je tudi govora glede, se pravi, da ne spoštujemo ustavnega sodišča. Sam ga spoštujem in zato tudi menim oziroma menim, da, moramo vsako ustavno odločbo, tudi rešiti, nikoli pa se ne bom postavljal v vlogo, ustavnih sodnikov in naprej govoril, kako bo ustavno sodišče odločilo, kajti potem lahko hipotetično, se danes tukaj vprašam, v primeru, da danes potrdimo zakon v potem obliki, najverjetneje bo državni svet, ki zadnje čase kar pogosto daje vete, spet, nam vrnil v to dvorano in bomo, če bo zadostna večina, to izglasovali, ne dvomim, da bo prišlo do ustavne presoje, in da hipotetično vas vprašam, da ustavno sodišče reče, da s tem zakonom ni nič narobe, potem so se najverjetneje vsi ti pravniki motili, ali boste potem tudi vi spoštovali novo, odločbo ustavnega sodišča? Karti jaz sam ne vem, kako bodo določili, niti si ne upam trditi, ker nisem pravnik, še manj pa ustavni sodnik. Tudi nerad komentiram pisma, ki so v javnosti, ampak, to pa vsekakor morem, se pravi, pisma nekdanjih ministrov, ki so sodelovali v, desnih vladah, če lahko tako rečem, in dokler nisem videl, kdo so podpisani, niti niti nisem mogel verjeti, da so to pisma ministru, kajti tam govorijo o vladnih in nevladnih šolah, ki nobena zakonodaja o tem ne govori. Potem celo javno in državno šolstvo, v glavno veliko, neresnice, če lahko tako rečem. Zapisali pa so tudi, da imamo podpovprečno, finančno pismenost, ne. Samo bi, če bi bil kdaj minister, bi to, se pravi, tudi sam bi potem morali oni del krivde prevzeti na to, karti ne nazadnje so tudi sami bili ministri za šolstvo in očitno niso te finančne pismenosti, izboljšali, ne, ampak potem, ko sem prebral, kdo so podpisniki, sem dejansko ugotovil, da eden izmed podpisnikov niti nikoli ni bil minister za šolstvo. En je bil pol leta minister, za šolstvo, en pa je bil superminister, ki je očitno imel ob tem, ko je bil tako super, malo časa, da se je ukvarjal s samim, šolstvom. In sedaj, če lahko grem na sam predlog zakona. Glede na to, da, je kar nekaj kolegov, govorilo, da je ustavna odločba dokaj jasna - menim, da ni kaj dokaj jasna, ne. Glede na to, da se že pet let, ni rešila - ne v prejšnji sestavi parlamenta, ne v tej sestavi. Ker če bi bila tako lahka, kot vi trdite, bi najverjetneje vsi imeli enako mišljenje in bi bila ta zadeva rešena. Zdaj, govorili smo tudi o ustavni obtožbi, ki je doletela, predsednika vlade. Zdaj govoriti, da bi še vi čakali, čakali, da se to sprejme - zdaj, sami ste rekli, da ste že petkrat vložili, predlog zakona, tudi ustavno, obtožbo, tako da, da boste zdaj čakali, pač ni glih najbolj pošteno, kar govorite. Zdaj, minister Pikalo s svojim predlogom, trdi, da rešuje ustavno odločbo. Mi mu verjamemo in s tem, strinjamo, kajti menimo, da, vsaj sam se strinjam, da je ta obvezni program, se pravi sto procentov nekako rešujemo ustavno, odločbo, medtem ko razširjeni program pa je nekako, potem na sami državi ali to hoče, financirati. Zdaj govoriti, da bomo prišli skupaj - ne vem, tako kot ste sami ugotovili, SD bi dal sto, nič, vi bi dali sto, sto, in niti sami niste nikoli nikoli nič popustili, če lahko tako rečem. Sam bom še enkrat povedal, da menim, da nekako rešujemo s tem in verjamem ministru Pikalu, da s stoprocentnim financiranjem obveznega programa, ampak vseeno smo menili in zaradi tega smo tudi dali na samem, odboru amandma, da bi država seveda to lahko to lahko naredi, če hoče, financirali tudi dopolnilni pouk, dodatni pouk in jutranje varstvo za, prvošolčke, to pa zaradi tega, ker na to gledamo kot neko celoto, se pravi, da če hodiš v šolo, je tudi v redu, da imaš dopolnilni, dodatni pouk in tudi, jutranje varstvo. Vsekakor pa nismo tega, vložili zaradi, slabe vesti, vsaj jaz ne, kajti danes bom brez kančka slabe vesti, tudi potrdil, ta Pikalov zakon, če ga lahko tako imenujem. Drugo, kaj pa smo hoteli s tem amandmajem, ki na žalost, ni dobil podpore niti koalicije, pa je ta, da bi bil člen odprt in bi bila tudi možnost, da še na sami plenarni seji predebatiramo zadeve in pri tako pomembni točki najdemo, skupna, stališča, tako da tudi gospod Horvat, tudi tukaj lahko rečemo, da smo vam šli nekoliko naproti. Žal tudi vaša poslanska skupina ni tega podprla, kajti sam ne bom nikoli podprl sto, sto procentov, vi pa najverjetneje nikoli nič manj, ampak tu smo vam vseeno šli nasproti, in če bi hoteli, bi lahko to potrdili in tudi ne nazadnje na plenarni seji zavrnili zakon tako, kot, kot boste ga najverjetneje danes. Za konec pa bi se samo vprašal, vsi govorite, da zasebne šole, niso, profitne, to, kar tudi verjamem, za, osnovne šole, se pa sprašujem za fakultete, zakaj so recimo ustanavljane bolj kot ne samo družboslovne fakultete, zakaj nihče ne ustanovi naravoslovnih ali tehničnih fakultet. Čisto preprostega razloga: ker se jim to ne izplača.